Frau Präsidentin! Europa braucht eine moderne Stahlindustrie, und dafür bedarf es vor allem der Nachfrage nach hochwertigem Stahl. Deshalb sind wir als Grüne der Meinung, dass neben der Austeritätspolitik vor allem auch eine Investitionspolitik in Europa betrieben werden muss.